Cette grève de la faim a pour revendication l'application du droit commun et leur droit à l'accès à la terre. Le Parlement européen l'a déjà défendu et les conventions internationales concernées le prévoient les peuples autochtones doivent avoir accès à la propriété collective sur leurs territoires qu'ils occupent de manière ancestrale.

Pour sauver la communauté mapuche, condamnée à vivre sans terres et sans ressources, il faudra au Chili le courage de reconnaître ses droits et d'accepter ses revendications. Il nous faut également, ici, au Parlement européen, comme aux Nations unies et dans toute autre instance internationale, nous battre pour que les droits des populations indigènes soient respectés.